Z jednej strony zwiększył Pan efektywność i przejrzystość pracy administracji europejskiej, a z drugiej wprowadzał zmiany, innowacje, starał się bardzo poprawić sposób reakcji na skargi obywateli.

Sukcesem było stworzenie systemu umożliwiającego szybkie odpowiadanie na skargi obywateli. Objął on również wszczynanie postępowań, ale też, co bardzo ważne, dostarczanie informacji potrzebnych do zrozumienia wielu kwestii, bo z tym obywatele mają najwięcej trudności z rozumieniem prawa, sposobu rozwiązywania wielu spraw funkcjonowania instytucji europejskich.

Nie ma już czasu na wymienianie innych Pana zasług.